Lieber Yannick, da kann man ja gar nicht dafür oder dagegen sein.

Was hat denn der Bürger davon, wenn er ein solches Verhandlungsmandat liest? Wir haben aus guten Gründen auch bei uns eine repräsentative Demokratie. Wir haben auch eine Verantwortung als Abgeordnete. Und es geht darum, die Bürger über die Inhalte der Verhandlungen zu informieren. Ich wünsche mir, dass die Kommission wie in der Vergangenheit vor jeder Verhandlungsrunde informiert, dass sie nach jeder Verhandlungsrunde informiert. Das ist doch in der Vergangenheit auch immer geschehen. Da müssen vielleicht die Medien besser nacharbeiten, um dann diese Informationen auch an die Öffentlichkeit zu bringen. Wir sollten aufhören, der Kommission Intransparenz vorzuwerfen, wo es